forseti og góðir landsmenn efnahagsmálin hafa verið fyrirferðarmikil á þinginu í vetur skortur á lánsfé hefur komið sér illa fyrir íslenska fjármálakerfið og hækkandi heimsmarkaðsverð á nauðsynjavörum hefur valdið verðhækkunum hér heima verðbólgan hefur aukist og gengi krónunnar lækkað við finnum öll fyrir þessu og þingið tekur ástandið að sjálfsögðu alvarlega ríkisstjórnin hefur að mínu viti tekið á þessum málum af yfirvegun og náð að greina aðalatriði frá aukaatriðum hún hefur ekki fallið í freistni að grípa til friðþægingaraðgerða heldur styrkt grunnstoðir efnahagslífsins ríkisstjórn á ekki að dæma eftir því hvernig vindar blása hverju sinni heldur á að dæma hana eftir því hvernig hún býr í haginn fyrir framtíðina við höfum borið gæfu til þess að taka réttar ákvarðanir og stuðla að fjölbreyttu skapandi og kröftugu atvinnulífi með því að minnka umsvif ríkisins treysta á frumkvæði einstaklinganna og skapa þeim skilyrði til þess að

á undanförnum árum höfum við áttað okkur betur og betur á því hvað menntun skiptir miklu máli fyrir samkeppnishæfni landsins velgengni okkar á næstu árum mun byggjast á því hversu vel tekst til í menntamálum þjóðarinnar því menntastefna okkar er í senn efnahags atvinnu menningar og samfélagsstefna þjóðarinnar þekking er undirstaða framfara og atvinnusköpunar og þar með grundvöllur öflugs samfélags þróunin í menntamálum hefur verið hröð á undanförnum árum með háskólalögunum frá nítján hundruð níutíu og sjö var stofnun einkarekinna háskóla gerð möguleg og með rammalöggjöf um háskóla árið tvö þúsund og sex var háskólum veitt aukið frelsi faglegt frelsi í innri málum auk þess sem áhersla á gæðamál var stórefld þessar umbætur hefur verið lykillinn að stórfelldri menntasókn að háskólastiginu undanfarin ár fjöldi háskólanema hefur meira en tvöfaldast á einum áratug og hlutfall starfsmanna á vinnumarkaði með háskólapróf hefur sömuleiðis nærri tvöfaldast árið nítján hundruð níutíu og sjö voru einungis þrettán prósent starfsmanna hér á landi með háskólapróf en í fyrra var sambærilegt hlutfall tuttugu og tvö prósent þessu ber að fagna fjárframlög til rannsókna hafa stóraukist að sama skapi og gert er ráð fyrir áttatíu og fimm prósent aukningu milli áranna tvö þúsund og sjö og tvö þúsund og ellefu þetta er glæsilegur árangur á ekki lengri tíma og ég hlakka til að sjá enn frekari sókn í menntamálum á komandi árum í þessu sambandi eru skólafrumvörp menntamálaráðherra sem vonandi verða afgreidd nú í þinglok sérstaklega mikilvæg með þeim er lagaramminn um leikskóla grunnskóla og framhaldsskóla endurbættur á grundvelli þessara metnaðarfullu frumvarpa er markmiðið að menntun barna og unglinga á íslandi verði til fyrirmyndar á alþjóðavísu annar málaflokkur sem ég vil nefna eru heilbrigðismálin áhugavert hefur verið að fylgjast með breytingum sem þar hafa orðið undanfarið ár með stefnumörkun okkar sjálfstæðismanna að leiðarljósi hefur verið hafist handa við að stytta biðlista auka hagkvæmni og efla þjónustu með útboðum og þjónustusamningum fyrir þinginu liggur nú frumvarp heilbrigðisráðherra um sjúkratryggingastofnun tilgangur frumvarpsins er að styrkja hlutverk ríkisins sem kaupanda heilbrigðisþjónustu og tryggja að fjölbreyttari rekstrarform nýtist í þágu landsmanna á sama hátt hafa útboð í lyfjamálum og samstarf við hin norðurlöndin leitt til þess að um milljarður hefur sparast í lyfjakostnaði við erum með öðrum orðum að beita nútímalegum leiðum til þess að nálgast það markmið sem einhuga samfélagsleg sátt ríkir um og það er að íslendingar njóti á hagkvæman máta fyrsta flokks heilbrigðisþjónustu óháð efnahag góðir landsmenn mig langar að lokum að ræða um þau störf í þjóðfélaginu sem lúta að menntun og heilbrigði landsmanna þau eru í miklum meirihuta á vegum hins opinbera eins og er eitt stærsta viðfangsefni tuttugasta og fyrstu aldarinnar er að veita þessum störfum þann sess þau laun og þá virðingu sem þau eiga skilið á meðan þessi störf eru nánast öll á hendi eins og sama vinnuveitandans það er ríkisins verður róðurinn þungur ekki vegna þess að stjórnmálamenn vilji ekki gera vel við þessar mikilvægu stéttir heldur einfaldlega vegna þess að kjarasamningar og opinberir launataxtar eru ósveigjanlegra kjaraform en einstaklingsbundnir samningar eins og tíðkast í einkageiranum við verðum að hugsa um þetta rekstrarform við verðum að hugsa einmitt upp á nýtt og hvetja til aukinnar nýsköpunar og opna sviðið í þessum greinum góðir íslendingar hinn magnaði frumkvöðlaandi og sá kraftur sem býr í þjóðinni eru auðæfi hennar þessi kraftur hefur fleytt okkur mjög langt og mun gera það áfram um ókomin ár og þannig munum við í sameiningu halda áfram á vit nýrra og spennandi tækifæra í menningar og efnahagslífi þjóðarinnar ég þakka áheyrnina